virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til varnarmálalaga með frumvarpinu er stefnt að setningu laga sem gilda munu um stjórnsýslu varnarmála á íslensku yfirráðasvæði og um samstarf íslands við aðrar þjóðir um öryggis og varnarmál framlagning frumvarpsins er söguleg í sjálfu sér og rökrétt framhald þeirra tímamóta sem orðin eru í sögu landsins með brotthvarfi flotastöðvar bandaríkjahers frá landinu eftir fimmtíu og fimm ára starfsemi nú er sá tími liðinn að bandaríkin fari með fyrirsvar fyrir ísland innan nato á tilteknum sviðum sá tími er liðinn að ísland þurfi engum peningum að kosta til varna sinna og sá tími er kominn að ísland sjálft axli aukna ábyrgð á eigin öryggi því ber að fagna að nú er friðvænlegra í okkar heimshluta en oft áður um leið ber okkur öllum sem kjörin erum til ábyrgðarstarfa hér á hinu háa alþingi að taka alvarlega skyldu okkar til að tryggja öryggi og varnir þjóðarinnar hér getur enginn skilað auðu verkefnið er okkar til að vinna núna virðulegi forseti íslensk varnarmálalög eru nauðsynleg við nýjar aðstæður með brotthvarfi bandaríkjahers færðist starfræksla íslenska loftvarnakerfisins til íslendinga auk rekstrarfjölda eigna nato hér á landi ratsjárstofnun hefur rekið loftvarnakerfið undanfarin ár fyrir bandaríkin en frumvarpið gerir ráð fyrir að ný stofnun í íslensku stjórnkerfi varnarmálastofnun taki við hlutverki hennar auk þess að annast rekstur mannvirkja nato og samskipti við fulltrúa herja bandalagsríkja sem viðkomu eiga hér á landi íslenskt stjórnkerfi hefur aldrei fyrr gegnt slíkum varnarverkefnum þess vegna er nauðsynlegt að setja starfseminni skýr lög varnarmálalög sem móti vandaða stjórnsýsluhætti á þessu sviði og tryggi gagnsæi og nauðsynlegt stjórnsýslueftirlit ísland er opið lýðræðislegt samfélag sem virðir grundvallarreglur réttarríkisins og það er sérstaklega mikilvægt að fylgja því fast eftir þegar undirstaða er lögð að stjórnsýslu vandamála virðulegi forseti ég sný mér þá að því að rekja þær meginforsendur sem frumvarp til varnarmálalaga byggist á í fyrsta lagi byggist frumvarpið á þeirri forsendu að íslendingar eru herlaus þjóð og ekki er vilji til þess af hálfu stjórnvalda að breyta þeirri staðreynd af þessu leiðir að varnir landsins verða einungis tryggðar með samstarfi við önnur ríki ég vil minna á að slíkt samstarf er milliríkjasamstarf og því eðli málsins samkvæmt utanríkismálefni sem lýtur lýðræðislegu eftirliti af hálfu utanríkismálanefndar alþingis í öðru lagi er með frumvarpinu settur skýr lagarammi um verkefni íslenskra stjórnvalda á sviði öryggis og varnarmála og aðskilnað þeirra frá öðrum verkefnum stjórnvalda eru eru borgaraleg í eðli sínu svo sem löggæsla og almannavarnir í frumvarpinu er fjallað um verkefni sem snúa að varnarviðbúnaði ríkisins og ytra öryggi þess þessi verkefni verða nú unnin af íslenskum starfsmönnum en þau hafa hingað til að mestu verið unnin af erlendum hermönnum í umboði íslenskra stjórnvalda ég tel mikilvægt að þessi verkefni skuli skilgreind í lögum og skýrt aðgreind frá öðrum innlendum stjórnsýsluverkefnum þetta er sérstaklega mikilvægt varðandi verkefni á sviði löggæslu og almannavarna sem eru borgaraleg í eðli sínu af virðingu fyrir réttaröryggi borgaranna ber ekki að blanda saman borgaralegum verkefnum og störfum að landvörnum og er það sjónarmið viðurkennt hvarvetna í okkar heimshluta og þeim stjórnvöldum sem fara með löggæslu og innanríkismálefni ekki falin verkefni er lúta að gæslu ytra öryggis ríkja með skýrum aðskilnaði er lýðræðislegt eftirlit með þessari starfsemi auðveldað og nauðsynlegt gagnsæi tryggt í framkvæmd varnartengdra verkefna ég leyfi mér að segja að með þessu frumvarpi sé reistur lagalegur eldveggur milli þessara tveggja verkefnaflokka stjórnvalda það er varnartengdra verkefna og verkefna á sviði löggæslu og almannavarna um leið vil ég taka fram að frumvarpið útilokar ekki að stofnað verði til samstarfs milli stofnana sem starfa á grundvelli ákvæða þess og borgaralegra stofnana íslenska ríkisins sem vinna að gæslu almannaöryggis enda yrði þar ávallt um gagnsæja þjónustusamninga milli stofnana að ræða í þriðja lagi er með frumvarpinu lagt til að sett verði heildstæð löggjöf um varnarmálatengda starfsemi á íslandi hingað til hefur slík starfsemi byggst á meira eða minna leyti á ólögfestum reglum og venjum og ekki verið háð lýðræðislegu eftirliti af hálfu löggjafans með skipulegum hætti slíkt fyrirkomulag samræmist að mínu viti ekki lýðræðislegum og nútímalegum stjórnarháttum með frumvarpinu er starfsheimildum stjórnvalda á sviði varnarmála settur skýr lögmæltur rammi og skapaðar forsendur fyrir auknu eftirliti kjörinna fulltrúa með framgöngu framkvæmdarvaldsins á þessu sviði ég bendi til dæmis á það að í frumvarpinu er sérstaklega kveðið á um upplýsingagjöf utanríkisráðherra til utanríkismálanefndar varðandi varnaræfingar og starfsemi varnarmálastofnunar í fjórða lagi er í frumvarpinu kveðið á um það að utanríkisráðherra beri ábyrgð á mótun og framkvæmd öryggis og varnarstefnu íslands á alþjóðavettvangi það fyrirkomulag er í samræmi við þá framkvæmd sem tíðkast í okkar heimshluta að utanríkisráðherrar annist alþjóðlegt samstarf á sviði öryggis og varnarmála þetta á meðal annars við um þátttöku íslands í alþjóðlegu samstarfi innan atlantshafsbandalagsins sameinuðu þjóðanna og í öryggispólitísku samstarfi íslands við evrópusambandið hér undir fellur einnig tvíhliða öryggis og varnarsamstarf íslands við önnur ríki þar ber helst að nefna varnarsamstarf íslands og bandaríkjanna byggt á varnarsamningnum frá nítján hundruð fimmtíu og eins og öryggis og varnarsamstarfi við grannríki íslands sem mótast hefur á allra síðustu missirum og er enn í mótun í fimmta og síðasta lagi er í frumvarpinu skilið með skýrum hætti á milli stefnumótunar á sviði varnarmála og framkvæmdar varnarmálatengdra verkefna stefnumörkunin verður áfram í höndum utanríkisráðherra en einstök framkvæmdarverkefni verða falin varnarmálastofnun með þessu móti er leitast við að samræma og sameina framkvæmd varnarmálatengdra verkefna og ná mestum mögulegum samlegðaráhrifum í rekstri

í frumvarpstextanum eru markmið laganna greind í þessi fjögur atriði í fyrsta lagi að skilgreina valdheimildir íslenskra stjórnvalda vegna varnartengdra verkefna í öðru lagi að greina á milli varnartengdra verkefna og borgaralegra verkefna sem lúta að löggæslu og innra öryggi ríkisins í þriðja lagi að greina á milli stefnumótunar og framkvæmdaatriða á sviði varnarmála og í fjórða lagi að auðvelda lýðræðislegt eftirlit með varnartengdri starfsemi

jafnframt er sett á fót undirstofnun utanríkisráðuneytisins varnarmálastofnun sem taka á við verkefni ratsjárstofnunar rekstri öryggissvæða mannvirkja og annarra eigna atlantshafsbandalagsins hérlendis og framkvæmd varnarmálatengdra verkefna eins og þegar er rakið í frumvarpinu er að finna það nýmæli að varnarmálastofnun á að vinna úr upplýsingakerfum atlantshafsbandalagsins um er að ræða verkefni sem unnið hefur verið í utanríkisráðuneytinu en flyst nú til varnarmálastofnunar sérstakt ákvæði er í frumvarpinu um heimildir nato til að sinna loftrýmiseftirliti hérlendis gert er ráð fyrir að varnarmálastofnun sjái um að veita bandalagsþjóðum svokallaðan gistiríkisstuðning vegna loftrýmisgæslu sem fyrirhugað er að hefjist núna í vor þá mun varnarmálastofnunin annast undirbúning og framkvæmd varnaræfinga í frumvarpinu er að finna sérákvæði um rekstur íslenska loftvarnakerfisins rekstur öryggissvæða hagnýtingu mannvirkja atlantshafsbandalagsins og heimildir varnarmálastofnunar til að hafa tekjur af þeim vegna reksturs og viðhalds í frumvarpinu eru almenn ákvæði um hæfnisskilyrði starfsmanna varnarmálastofnunar þar með talin svonefnda öryggisvottun ráðningar þeirra þagnarskyldu og bann við verkföllum í ákvæði til bráðabirgða í frumvarpinu er heimilað að bjóða starfsmönnum ratsjárstofnunar störf hjá varnarmálastofnun án þess að þau séu auglýst þó skal auglýsa stöðu forstjóra varnarmálastofnunar með þessum aðgerðum má segja að yfirtaka og endurskipulagning á rekstri ratsjárstofnunar sé leidd farsællega til lykta en íslendingar tóku við rekstrinum fimmtánda ágúst tvö þúsund og sjö svo sem háttvirtum þingmönnum er kunnugt hvað kostnað vegna frumvarpsins varðar þá leyfi ég mér að vísa til kostnaðarmats fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins sem fylgir með frumvarpinu þar kemur fram að áætlaður heildarrekstrarkostnaður til varnarmála þrettán hundruð fimmtíu milljónir króna samkvæmt fjárlögum tvö þúsund og átta mun ekki aukast við samþykkt frumvarpsins á árinu tvö þúsund og átta mun falla til stofnkostnaður í eitt skipti vegna yfirfærslu eigna bandaríkjahers til íslenska ríkisins áætlaður stofnkostnaður er þrjú hundruð sextíu milljónir króna ég bind vonir við að sú upphæð lækki talsvert í yfirstandandi samningaviðræðum ríkjanna þá munu ellefu starfsmenn ratsjárstofnunar eiga rétt á biðlaunum hafni þeir boði um starf hjá varnarmálastofnun biðlaunakostnaður getur numið allt að sjötíu milljónum króna eins og ég hef áður sagt í ræðustól á alþingi þá eru þetta verulegar upphæðir kostnaður sem um árabil hefur verið greiddur af öðru ríki fyrir okkur ef svo má segja sá tími er liðinn að íslendingar geti leitað á náðir annarra ríkja um varnir án eigin framlaga ísland hefur ekki neina þá sérstöðu sem útilokar okkur frá skyldum í samfélagi þjóða virðulegi forseti ég vék að því í upphafi ræðu minnar að öryggi og íslands standa á sögulegum tímamótum í framhaldi af því að bandaríkjamenn tilkynntu brotthvarf sitt frá keflavík tók forsætisráðherra geir h haarde þá skynsamlegu ákvörðun að leita skyldi til nato um mat á loftvörnum íslands á friðartímum og nauðsyn íslenska loftvarnakerfisins fyrir varnir íslands og sameiginlegar varnir bandalagsríkja sem formaður samfylkingarinnar hafði ég sagt strax og brotthvarf bandaríkjahers varð opinbert að ísland ætti í krafti sjöundu greinar varnarsamningsins frá nítján hundruð fimmtíu og eitt að leita álits nato á þeirri stöðu sem upp væri komin grundvallarafstaðan er hin sama á meðan ísland hefur ekki enn sjálft byggt upp þá sérfræðilegu þekkingu sem er grundvöllur mats á varnarþörf ber að byggja á mati nato um leið er ríkisstjórninni ljós nauðsyn þess að íslendingar byggi upp eigin sérfræðiþekkingu og er sú vinna hafin frumvarpið gerir ráð fyrir því að það er skylda utanríkisráðherra á hverjum tíma að láta vinna vanda og hættumat fyrir landið ég hef sem flokksformaður og þingmaður talað fyrir nauðsyn þessa um árabil að mínu mati eru allar áætlanir um viðbúnað ófullnægjandi án slíkrar undirstöðu nú í haust fór af stað þverfaglegur starfshópur um hættumat á vegum utanríkisráðuneytisins og mun skila niðurstöðum næsta haust með þessu og öðrum byggjum við upp okkar eigin þekkingu á og eigin mat á hættu og varnarþörf og undirbúum þannig pólitískar ákvarðanir næstu ára ríkisstjórnin telur einnig nauðsynlegt að stuðla að rannsóknum og fræðslu um varnir og öryggi með stofnun rannsóknarsetur sem starfar í ríkum tengslum við alþjóðlegt rannsóknarsamfélag samráðsvettvangur stjórnmálaflokka sem getið er um í bókun við varnarsamninginn ætti að starfa í tengslum við slíkt rannsóknasetur og skal vonað að allir stjórnmálaflokkar verði reiðubúnir til að taka þátt þar í samkeppni hugmynda á opnum vettvangi með fræðimönnum og fagfólki ríkisstjórnin byggir á mati nato og nauðsyn loftvarnakerfið og reglulegs eftirlits flugvéla bandalagsríkja svo lengi sem það er niðurstaðan á grundvelli bestu þekkingar og bestu fáanlegu upplýsinga á sama tíma er lagður grunnur að sterkari eigin stofnunum okkar íslendinga á þessu sviði og þannig gengið til móts við endurskoðun og nýjar ákvarðanir í heimi sem sífellt breytist fyrsta og brýnasta skrefið til mótunar stefnu og leikreglna um varnarmál er setning varnarmálalaga þar sem markmið löggjafans eru skilgreind með skýrum hætti valdheimildir og verkaskipting stjórnvalda afmörkuð og lýðræðislegt eftirlit með varnartengdri starfsemi tryggt virðulegi forseti alþingi íslendinga gefst nú færi á að taka mikilsvert skref í átt að nýju sammæli þjóðarinnar um varnir og öryggi á tuttugustu og fyrstu öld er fráleitt að næra gamla og sársaukafulla átakahefð um varnir landsins stjórnmálamenn eiga að leggja upphrópanir til hliðar og efna til samræðu við þjóðina það er spá mín að þegar á reynir munu ólíkar kynslóðir og fólk sem í fortíðinni var ekki á eitt sátt komast að raun um að sýn íslendinga á varnir og öryggi sé alls ekki ólík heldur þvert á móti sú sama að langmestu leyti við eigum að leggjast á eitt um að sammæli skapist því það eitt yrði í sjálfu sér einnig mikilvægt öryggismál lýðveldið ísland er öflugt smærra ríki í alþjóðasamfélaginu við herjum ekki á neinn við hervæðumst ekki heldur lítum eftir lofthelgi okkar og landhelgi það er dýrmætt að ógna engum geta gengið fram óbundinn vera þekkt fyrir að standa með alþjóðum og eiga viðskipti á heiðarlegum grunni á tuttugustu og fyrstu öld er friður og öryggi alþjóðlegt verkefni því nýjar ógnir virða ekki landamæri ég legg til virðulegur forseti að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað